óvart að hana einkennir mikill samhugur við aðstæður sem þessar verðu við öll ein fjölskylda íslendingar það er vissulega svo að þegar hefur þó nokkuð tjón orðið á mannvirkjum og umtalsverð óvissa hefur skapast um búskaparskilyrði einkum undir eyjafjöllum vegna hins mikla öskufalls sem þar hefur orðið og að hluta til vegna flóða á þeim jörðum sem harðast hafa orðið úti það skiptir þó mestu máli að áfram takist þannig til að ekki verið um að ræða manntjón eða meiri háttar slys á fólki annað er hægt að bæta og annað ber að sjálfsögðu að bæta eins og kostur er það skiptir líka miklu máli að héðan séu send þau skilaboð til íbúa svæðisins að stjórnvöld munu standa með íbúunum og gera það sem mögulegt er til að aðstoða þá í samræmi við óskir og vilja íbúanna sjálfra en það er að sjálfsögðu mikilvægast að hafa í huga aðstæðurnar eru erfiðar það er ekki auðvelt að koma við venjubundinni rýmingu og brottflutningi frá svæðum þar sem búpeningur er á húsi og honum þarf að sinna og þar fram eftir götunum það er rétt sem hér hefur verið bent á að samhæfing aðgerða skiptir miklu máli sem og upplýsingamiðlun málið varða fjölmarga aðila hér hafa verið nefndir bjargráðasjóður viðlagatrygging landgræðslan vegagerðin og að sjálfsögðu fjölmargir fleiri og samhæfing verkefnanna er mikilvæg að því verður að sjálfsögðu unnið og það hefur að mínu mati tekist afar vel til hvað varðar viðbúnaðarundirbúninginn sjálfan og hlutur almannavarna og tengdra aðila verið til fyrirmyndar það besta sem við getum gert í þessum efnum er að vona að úr fari að rætast og það fari bæði í yfirfærðri merkingu og